věnuje rozvoji vztahů s pacifickým regionem, nejenom s Novým Zélandem, ale i s Austrálií. Konec konců minule jsme tady dali mandát k vyjednávání o smlouvě o volném obchodu jak s Austrálií, tak s Novým Zélandem, a to dnešní hlasování o dohodě o partnerství a spolupráci a vztazích s Novým Zélandem je k tomu velmi vhodný předstupeň, takže je dobře, že si Evropská unie otevírá partnerské okénko obchodní cesty do tohoto regionu, a myslím, že tady existoval a bude existovat velice široký konsensus nad tím, že to je dobrá věc, že je to ku prospěchu našich národních ekonomik a že bychom v tom měli pokračovat.